Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Wir haben festgestellt, dass die Lücke im Handel durch eine klare Kennzeichnung geschlossen wird. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.

Die Verhältnismäßigkeit rechtfertigt hier diese Entscheidung. Ich halte es aber nicht für wichtig, dass wir in Europa entscheiden, wie diese Mittel angewendet werden.